Una erosión que es constante desde hace décadas, que precariza y empobrece a los trabajadores europeos. Europa tiene los instrumentos para luchar contra esta práctica, pero nos encontramos con que las directivas que se aprueban, como en el transporte, no se aplican, o bien se desvirtúan, como sucede con la legislación de los trabajadores desplazados. Como pide el informe, exigimos los mismos derechos para cualquier trabajador en un mismo lugar de la Unión que se apliquen las inspecciones, las multas y las sanciones hasta los últimos responsables que se luche contra las empresas buzón y las cadenas ficticias de subcontratas

Porque lo exigen las leyes y los principios fundamentales de esta Unión Europea profundamente devaluada. Negándose a actuar, la Unión Europea se niega a sí misma cualquier posibilidad de una Europa democrática.